C'est le sens que nous devons donner à ce texte. Le à haute fréquence, technique permettant d'exécuter en quelques millisecondes un nombre élevé d'ordres, sera désormais fortement encadré. La crise a mis en lumière les pratiques abusives liées à l'utilisation du trading à haute fréquence par quelques acteurs financiers perturbant le fonctionnement des marchés financiers pour en tirer des profits considérables. La position, votée par le Parlement, va dans le bon sens, en décourageant l'utilisation de cette pratique elle contribuera à remettre la finance à sa place, c'est à dire au service de l'économie réelle et des investissements à long terme. Avec ce rapport, le Parlement souhaite également entraver la spéculation sur les matières alimentaires, parfois dévastatrice pour des populations entières, à travers l'instauration de limites de positions à l'égard des différents acteurs intervenant sur les plates formes d'échanges. Les effets déstabilisateurs de la spéculation sur les matières premières sont de plus en plus évidents, en particulier, sur les marchés des denrées alimentaires. Dans cette perspective, les propositions adoptées aujourd'hui constituent un premier pas dans la bonne direction, dans la mesure où elles imposent des limites sur les positions pouvant être prises par les intervenants sur les plates formes d'échanges. Ce rapport nous permet, également, une avancée notable l'Autorité européenne des marchés financiers, ESMA, pourra intervenir pour interdire la vente de certains produits financiers dont le caractère toxique pour l'économie aura été reconnue. Je voudrais, en conclusion, intervenir sur un point important qui articule le débat entre la MIF I et le texte que nous allons voter ici. Lors de l'examen de la MIF I, la principale contribution du Parlement européen portait, notamment, sur la question du conseil qui devait être donné aux investisseurs, en particulier, aux petits investisseurs, lorsqu'ils s'engageaient dans un acte d'investissement. Les conditions de financement de ce conseil sont, aujourd'hui encore, un élément de débat sur lequel il nous faut faire la clarté pour s'assurer que chacun puisse avoir, quel que soit son revenu, accès à ce conseil dans des conditions à la fois transparentes et qui lui permettent, effectivement, d'être avisé dans son investissement.